ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samnings um þátttöku lýðveldisins króatíu á evrópska efnahagssvæðinu með frumvarpinu er leitað heimildar alþingis til fullgildingar á samningum um þátttöku lýðveldisins króatíu á evrópska efnahagssvæðinu auk þess sem kveðið er á um lögfestingu breytinga á meginmáli e e s samningsins vegna aðildar króatíu nánar tiltekið er hér um að ræða breytingu á lögum númer tvö nítján hundruð níutíu og þrjú um evrópska efnahagssvæðið þar sem þau lög veittu meginmáli e e s samningsins lagagildi hérlendis einnig er í frumvarpinu mælt fyrir um breytingu á lögum um útlendinga lögum um atvinnuréttindi útlendinga og lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan e e s króatía gerðist aðili að evrópusambandinu hinn fyrsta júlí síðastliðinn en samkvæmt e e s samningnum er nýjum aðildarríkjum e s b skylt að sækja jafnframt um aðild að evrópska efnahagssvæðinu samningurinn sem hér er til umfjöllunar mælir þannig fyrir um aðild króatíu að samningnum um evrópska efnahagssvæðið að miklu leyti er hér um að ræða lagatæknilega uppfærslu á e e s samningnum þá eru líka felldar inn í e e s samninginn þær aðlaganir sem gerðar voru á viðkomandi löggjöf e s b við aðild króatíu að sambandinu til þess að tryggja megi samræmda beitingu viðkomandi löggjafar á öllu e e s svæðinu samningurinn um aðild króatíu að e e s var undirritaður í brussel tuttugasta desember síðastliðinn og meðal þeirra aðlagana sem samið var um vegna aðildar króatíu að e s b er að aðildarríkjum er heimilt að fresta gildistöku ákvæða að því er varðar frjálsa för króatískra ríkisborgara sem launafólks innan sambandsins í tiltekinn tíma en þó aldrei lengur en til fyrsta júlí tvö þúsund og tuttugu samkvæmt aðildarsamningi króatíu að e e s gilda þessar aðlaganir einnig um evrópska efnahagssvæðið og er þannig í frumvarpinu eins og áður sagði jafnframt mælt fyrir um breytingar á lögum

samkvæmt þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu er ákvæðum um frelsi launafólks til flutninga innan e e s frestað tímabundið að því er varðar aðgengi króatískra ríkisborgara að íslenskum vinnumarkaði eða fram til fyrsta júlí tvö þúsund og fimmtán mögulegt er að framlengja þessar takmarkanir í mesta lagi til fyrsta júlí tvö þúsund og tuttugu teljist slíkt nauðsynlegt þegar fram sækir í viðræðunum um aðild króatíu að e e s var líka samið um framlög til þróunarsjóðs efta

þessi upphæð mun renna til króatíu en við höfum lagt mikla áherslu á meðal annars að horft verði til þróunar jarðhita við úthlutun þessa fjármagns miðað við núverandi hlutdeild íslands í þróunarsjóðnum þýðir þetta að ísland mun greiða aukalega um tuttugu og sex milljónir króna á þessu sjóðstímabili vegna aðildar króatíu þá var samhliða samið um að e s b mundi auka tollfrjálsa kvóta á frystum humri og karfaflökum um sextíu tonn annars vegar og hundrað tonn hins vegar en e s b leggur tólf prósent toll á humarinn og fimm komma fjögur prósent toll á karfann miðað við útflutning á þessum tegundum til e s b er áætlað að umsamin lækkun tolla geti numið tæpum tuttugu milljónum króna á ársgrundvelli til hagsbóta fyrir íslenska útflytjendur eða um sextán milljónum króna á tímabilinu fyrsta júlí til þrítugasta apríl þar sem kvótarnir eru bundnir við sama tímabil og framlag til þróunarsjóðsins verður að fullgilda aðildarsamning króatíu fyrir þrítugasta apríl næstkomandi eigi umsamdir tollkvótar að geta komið til framkvæmda ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu væri málinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar